Kuid mis minu kõrva riivas, oli see, et taas toonitati ka kartust meditsiiniturismi soodustamise pärast. Nendes sõnavõttudes kumas läbi hirm, et madalama elatustasemega ning väiksema tervishoiueelarvega liikmesriikide patsiendid ummistavad rikkamate riikide arstide kabinetid, tõrjudes kõrvale nende oma koduriigi patsiendid. Mõelgem nüüd see hirm ei ole ju eluline. Makstakse välja koduriigi hindades, vahe tuleb tasuda patsiendil ise. Haigel inimesel pole liigset raha, et kahe või kolmekordseid hinnavahesid kinni maksta. Mul on piinlik kuulda, et me nüüd ja ikka veel kardame nii öelda Poola torumehe müüti.